W Polsce, Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, były dwie fale powodzi.

Chciałbym powiedzieć bardzo jasno wielokrotnie Unia Europejska wspomagała cyklicznie objęte plagami suszy kraje Europy Południowej Francję, Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Grecję.

Dzisiaj Unia Europejska zdaje egzamin z solidarności, solidarności, która nie może być tylko sloganem, banałem, ale musi również nabrać konkretnej treści finansowej, pewnego instrumentu, na który liczą Polacy, Czesi, Węgrzy i Słowacy.